Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, vous le savez bien, ce Parlement connaît la difficulté de votre portefeuille. Ici ce n'est pas facile, mais quand vous êtes au Conseil, c'est pire, puisque là, vous devez gérer l'unanimité.

Si nous pensons que la proposition de la Commission est bonne, nous devons la soutenir.

Les socialistes, en responsabilité, encore une fois, ont renoncé à déposer quelque amendement que ce soit en plénière, car dans ces matières, si nous voulons progresser, la seule chose que nous ayons à faire en tant que Parlement européen, c'est soutenir le plus massivement possible la proposition de la Commission si nous la jugeons bonne, ce qui est le cas en l'occurrence. Nous avons beaucoup de débats sur la TVA, sur la subsidiarité, sur le besoin d'harmonisation fiscale. La TVA est l'exemple même où nous avons une base commune utile.

alors consolidons le! Sortons de l'incertitude juridique, harmonisons la base sur laquelle les États membres peuvent intervenir. Nous aurons alors des objectifs cohérents, une harmonisation fiscale là où c'est possible, une incitation aux services à forte intensité de main d'œuvre. Qui pourrait refuser cela aujourd'hui? Une incitation à l'utilisation de ces réductions fiscales pour favoriser un habitat plus cohérent en matière énergétique, qui pourrait refuser cela? Aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé au sein de la commission économique et monétaire, compte tenu du débat tel que je le vois se dérouler au Conseil, je crois que nous devons très fortement et j'espère à la plus large majorité possible soutenir la proposition de la Commission, car, à ce stade des débats, le mieux pourrait devenir l'ennemi du bien, et je pense que nos concitoyens ne comprendraient pas que nous restions dans l'incertitude juridique. Nous avons besoin de consolider ce système qui a fait ses preuves.